In mezzo sono passati la Primavera araba e il vento degli houtisti che hanno preso il potere sulla città di Sana'a e dietro di questo c'era, come diceva bene il mio collega Castaldo, la guerra per procura. C'è da capire che posizione hanno, in questa situazione dello Yemen, l'Iran e l'Arabia Saudita e credo che questo sia il nostro tema di discussione e in che modo fanno piombare nel caos altri paesi le altre potenze. È chiaro che noi dovremmo cercare una risposta diplomatica, però il problema è come se non andiamo a dialogare con i corretti interlocutori.